Doamnă Președintă, mulți vrem o Europă socială. Pentru asta avem nevoie de prețuri mici la produsele de susținere a agriculturii, la transport, la utilaje, totul pentru a putea induce pe întreg sectorul agricol competitivitate și un corect în ceea ce înseamnă producția.

20 Am realizat economii de 136 milioane de euro în mai puțin de un an.

Astfel de măsuri sunt benefice pentru agricultura europeană.